Auf dem Papier wird fast ebenso lange eine KMU Initiative nach der anderen geschnürt, in der Praxis hingegen wird den Klein und Mittelbetrieben mit Basel 2, mittlerweile sogar Basel 3, der Zugang zum Kapital abgeschnitten.

Nun ist es zwar löblich, wenn KMU künftig bei den neuen EU Vergaberegeln stärker als bisher berücksichtigt werden sollen oder ihr Zugang zu EU Forschungsgeldern erleichtert wird. Nur leider werden viele KMU die Umsetzung dieser seit langem diskutierten Maßnahmen nicht mehr erleben, weil ihnen vorher der finanzielle Atem ausgehen könnte.